Sappiamo benissimo come ha detto anche il giornalista italiano che era stato rapito in Siria che le armi sono state usate dai ribelli, non dico solo dai ribelli, ma anche da questi.